Herr Präsident! Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das war ein hartes Stück Arbeit in zwei Runden wenn man so sagen will aber das Ergebnis kann sich auch sehen lassen.

Das war wirklich schwierig, manchmal auch eine große Anstrengung für Einzelne auch für Fraktionen aber am Ende haben dem alle zugestimmt. Der Telekommunikationssektor ist ein Sektor, der für die wirtschaftliche Entwicklung von größter Bedeutung ist, ein wichtiger Jobmotor. Allein im Jahr 2007 waren es rund 300 Mrd. Euro, die hier umgesetzt wurden.

Hier gibt es die Bereitschaft der Unternehmen, und hier wollen wir auch öffnen.

Auch hier ist eine wesentliche Voraussetzung geschaffen worden. Und am Schluss Wir haben sehr viel Arbeit investieren müssen, weil manch einem von uns das Problem am Anfang auch so nicht bewusst war in der Frage, wie wir mit der Freiheit des Internets umgehen sollen, wie wir die Bürgerrechte im Internet stärker stützen können.

Maßnahmen der EU Staaten bezüglich des Zugangs zu oder auch der Nutzung von Angeboten über elektronische Kommunikationsnetze dürfen auf keinen Fall die Grundrechte verletzen. Einschränkungen darf es erst nach einem fairen und unabhängigen Verfahren geben.